Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że pomijając bardzo długą perspektywę w tej chwili koszyk energetyczny jest w kompetencji państw członkowskich

Powinno to pozostać w gestii, w kompetencji państw członkowskich, ponieważ państwa członkowskie najlepiej wiedzą, jak osiągnąć cele, które sobie stawiamy.